Ja. Zelo na kratko poslancem Desusa, ki imajo očitno malo krajši spomin, čeprav so že vseskozi v vseh vladah. Saj smo iskali rešitve, ravno vaša rešitev je bila najbolj oddaljena od rešitve, ki jo zagovarja odločba ustavnega sodišča. toliko o tem, koliko da, je kdo pripravljen iskati rešitve. Če so SMC šli vsaj korak blizu, ste šli vi štiri korake stran odločbe ustavnega sodišča, zato danes je nespoštljivo, da ravno poslanci Desusa najbolj govorijo o tem, kako je potrebno poiskati rešitve. Ko je bil predlog prejšnje vlade na mizi, poleg vseh štirih naših, ste bili t poslanci Desusa vedno najbolj oddaljeni od odločbe ustavnega sodišča. Tako da, veselo, iskanje rešitve še naprej, ampak očitno z vami je ne bodo našli tudi tisti redki zagovorniki s strani LMŠ in pa SMC-ja, ki še verjamejo v pravno državo, pa čeprav jih je očitno čedalje manj. Hvala.